Herr Präsident! Herr Paška, mich würde interessieren, wie Sie derzeit die Situation in Ihrem Land in Bezug auf diese neuen Bestimmungen, die von der Europäischen Union kommen werden, sehen. Wie schnell lässt sich das in Ihrem Land umsetzen?